Weil Sie so sehr auf das Konkrete abgehoben haben, möchte ich Sie konkret fragen Um Mittelständlern Zugang zu Finanzierungen zu erleichtern, sind Sie dafür, dass generell in Europa die Grenze für Projekte bei auf eine Million erhöht wird?